Gospodine predsjedavajući, kao zastupnica iz Hrvatske, države koja ima dugačku vanjsku morsku granicu, posebno sam zainteresirana za ovu temu. Pozdravljam ovu inicijativu, jer predlaže učinkovitiji sustav nadzora vanjskih granica koji uz kvalitetna tehnička rješenja uvodi i ljudsku dimenziju, kroz posebnu pozornost posvećenu žrtvama trgovine ljudima. Iako se pojedine države članice nalaze pod velikim pritiskom novih ilegalnih imigracijskih valova, a njihova je javnost razvila negativan stav prema tom važnom pitanju, smatram da je još važnije da ne podlegnemo niskim strastima i da moramo nastaviti maksimalno i profesionalno pristupati problemu ilegalne migracije. Pomoć unesrećenima, bilo da se radi o ozlijeđenima, bolesnima ili žrtvama trgovine ljudima, svakako treba ostati jedan od stupova naše politike pri nadzoru vanjskih morskih granica. No, smatram da ne smijemo zapostaviti preventivnu komponentu naše politike na Sredozemlju i da bismo u skladu s tim trebali povećati opseg svojih diplomatskih i gospodarskih aktivnosti, kako bismo ostvarili što jači utjecaj na države iz kojih dolazi najveći broj ilegalnih migranata. One prije svega moraju uložiti dodatne napore u razbijanju mreža trgovine ljudima te uklanjanju sigurnosnih i ekonomskih razloga zbog kojih njihovi državljani žele napustiti svoju domovinu.